Pragnę tylko podkreślić, że mój kraj Polska i mój region Wielkopolska z polityki spójności także korzystają.

Cieszy mnie ciągły wysiłek na rzecz lepszej absorpcji funduszy, lepszej absorpcji funduszy w ramach polityki spójności. Aby implementacja i absorpcja była lepsza, konieczne jest ciągłe upraszczanie i ciągłe uelastycznianie przepisów, które kierują wdrażaniem tej polityki.

Chciałabym także powiedzieć, że ten wysiłek musi być ciągły, cały czas musimy zwalczać nadmierną biurokrację, cały czas musimy starać się, aby przepisy były sprzyjające beneficjentom.